virðulegi forseti ég greiddi því atkvæði eins og allir aðrir þingmenn

haustið tvö þúsund og tíu að leggja það til að eða var samþykkt þeirri ályktun alþingis að það ætti að fara í rannsókn á starfsemi lífeyrissjóðanna og í framhaldi af því yrði settar fram tillögur um hvernig lífeyrissjóðakerfið ætti að starfa til framtíðar nú man ég ekki alveg nákvæmlega hvernig tillagan var orðuð en ég var sammála því að það þyrfti að gera ég var einnig sammála því að bíða eftir þessari rannsókn áður en alþingi færi fram með skilgreiningu á sinni rannsókn þar sem ég hef bæði lesið skýrslu rannsóknarnefndar alþingis og eins skýrsluna þá sem við

eru þar samankomnar ansi verðmætar upplýsingar sem fleyta okkur vel áfram þannig að ég get ekki sagt

skilgreina þá rannsókn telji stjórnskipunar og eftirlitsnefnd það nauðsynlegt að það þurfi að afla frekari upplýsingar til þess að ná fram markmiðinu sem alþingi setti sér þegar það var að samþykkja þessa þingsályktunartillögu á sínum tíma þá þurfi að skilgreina þá rannsókn í samræmi við þær upplýsingar sem fram komu í þessari skýrslu sem við eru mjög verðmætar margar hverjar varðandi hina spurninguna sem háttvirtur þingmaður kom fram með hvort ætti að kjósa sjóðsfélaga í stjórnir finnst mér það ágætis hugmynd ekki vegna þess að það muni tryggja einhver frekari eða betri ávöxtun á sjóðnum heldur